Ja muszę powiedzieć o swojej młodości przeżyłem kiedyś stan wojenny w moim kraju i mieliśmy wtedy takie hasło, że trzeba robić swoje.